Domnule președinte, domnule comisar, mulțumim pentru această propunere, chiar dacă X ul pe care l ați menționat de foarte multe ori în ultima vreme peste 1,1 este la cel mai jos nivel.

1. Cu acest 1,11 acoperiți doar pierderea de buget creată prin plecarea Marii Britanii, dar nu acoperiți foarte multe politici pe care le ați propus noi în buget, foarte bune de altfel. După părerea mea, statele membre, Consiliul European, dacă au propus aceste politici și vor să le susțină, trebuie să vină și cu surse de finanțare. Ați inclus în această cifră și Fondul de dezvoltare, care până acum era în afara bugetului, și ați inclus chiar și noile resurse proprii o propunere foarte bună dar cred că aceste resurse proprii puteau fi utilizate pentru a acoperi noile politici, fără a le reduce pe cele care sunt acum și care s au dovedit

Sunt câteva lucruri pe care nu le înțeleg deocamdată, dar trebuie să vedem, bineînțeles, toate detaliile. Nu înțeleg de ce, de exemplu, politica de transport trebuie să fie la un nivel mai mic decât acum șase ani și, în același timp, Fondul social sunt în favoarea Fondului social să fie mult mai mare decât acum cinci ani. Toate cifrele, toate fondurile de investiții structurale sunt reduse, mai jos decât acum cinci ani, ceea ce iarăși este o întrebare la care sper să am răspuns. Voi susține, la fel ca și colegii mei, propunerea inițială a Parlamentului în negocierile care vor urma.